Panie Przewodniczący! Także z mojej strony wyrazy uznania dla sprawozdawców za przyjętą strategię i prace nad dostosowaniem Europass do wymagań współczesnego rynku pracy. Decyzja Unii Europejskiej będąca podstawą prawną platformy Europass obowiązuje już od wielu lat, a była przyjęta jeszcze przed kryzysem gospodarczym. Dlatego potrzebne są w niej zmiany odzwierciedlające szanse i wyzwania stojące przed dzisiejszymi pracownikami i pracodawcami. Europass to kluczowa inicjatywa na rzecz zwiększenia przepływu pracowników na europejskim rynku pracy poprzez ułatwienie uznawania ich kompetencji na poziomie różnych krajów. Takie zmiany jak wprowadzenie elektronicznego portfolio czy możliwość oceny własnych umiejętności są kluczowe dla mobilności pracowników w Unii Europejskiej, co przecież stanowi jeden z filarów integracji gospodarczej kontynentu. W rezultacie zmieniona decyzja pozwoli na zapewnienie większego niż obecnie wsparcia dla osób poruszających się na europejskim rynku pracy.